Het strategospel van de groten in de regio, Iran en Saoedi Arabië, is ook de verschrikking voor de kleinen, de burgers van Jemen. Goed dat de internationale druk wordt opgevoerd om een einde te maken aan de blokkades, de hongersnood, de gezondheidscrises en de mensenrechtenschendingen.

Ik kijk met schaamrood op de wangen in de eerste plaats naar mijn eigen lidstaat in België is de wapenuitvoer bevoegdheid van de deelstaten.